En met die bandbreedtes kunnen we de maximale duurzame opbrengst bereiken en ook alle visbestanden kunnen daar dan van genieten. En dat is immers de doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Maar we zijn er met elkaar goed uitgekomen.